mit uns allen verständigt haben, gegen die Annektierung der Krim, gegen die andauernde Besetzung der Krim diese Entschließung heute mit einem ganz breiten Konsens zu verabschieden. Es ist für die Ukrainer auf der Krim und es ist für die Ukrainer in ihrem Land ungeheuer wichtig, dass wir gegen das Unrecht, gegen den Bruch internationalen Rechts durch Russland solidarisch sind. Als wir diese Entschließung erarbeitet haben, die sich ja ganz stark und mit guten Gründen auf die Krim bezieht, sind aber auch in den mit russischer Hilfe besetzten Gebieten von Luhansk und Donezk neue Tatsachen geschaffen worden. Nicht nur gilt inzwischen der Rubel als Zahlungsmittel in der Gegend von Luhansk, sondern inzwischen werden russische Pässe anerkannt und ukrainische Unternehmen werden verstaatlicht.

Ich möchte diese Debatte zum Anlass nehmen, nochmal zu sagen, dass die Sanktionen, die die Europäische Union gegen den Bruch des internationalen Rechts beschlossen hat, nicht in Frage gestellt werden dürfen. Mit diesen Sanktionen verteidigen wir Sicherheit und Ordnung auf diesem Kontinent. Wer die Sanktionen immer wieder in Frage stellt, der gefährdet nicht nur die Menschen, die in die Unrechtsmühlen der russischen Verfolgung auf der Krim oder im Osten der Ukraine geraten, der gefährdet auch die Zukunft von Sicherheit und Stabilität auf dem gesamten Kontinent.